frú forseti í desember á síðasta ári samþykkti allsherjarþing sameinuðu þjóðanna sáttmála um réttindi fatlaðra og var skrifað undir hann í mars síðastliðinn markmiðið með sáttmálanum er að fatlaðir njóti allra mannréttinda og mannfrelsis til fulls og jafns við aðra og enn fremur er sáttmálanum ætlað eins og þar segir með leyfi forseta að vernda og tryggja slík réttindi og frelsi og að auka virðingu fyrir mannlegri reisn þeirra sáttmálinn tekur á fjölmörgum málum og hann er nokkuð yfirgripsmikill og meðal þeirra atriða sem hann hvílir á eru virðing fyrir mannlegri reisn og sjálfræði og sjálfstæði einstaklinga hann bannar mismunun tryggir að fatlaðir geti tekið virkan og fullan þátt í samfélaginu og á að veita þeim jöfn tækifæri þá tekur sáttmálinn á hlutum eins og aðgengismálum jafnrétti kynja og fjallar meðal annars sérstaklega um fatlaðar konur og þar er viðurkennt að konur og stúlkur búi við og séu þolendur margþættrar mismununar og að sérstakar ráðstafanir þurfi til að þær geti notið sín til fulls

tryggja réttindi þeirra í samfélaginu tryggja að þeir njóti í hvívetna sömu réttinda og aðrir þegnar og hvers konar mismunun á grundvelli fötlun er bönnuð á hinn bóginn er það ekki síður þýðingarmikið að sáttmálar af þessum toga öðlist lögformlegt gildi og réttarstaða þeirra sem sáttmálinn nær til sé með þeim hætti tryggð í íslenskri löggjöf hagsmunasamtök fatlaðra haf látið málið til sín taka og sömu sögu er að segja um mannréttindaskrifstofu íslandi fjallað hefur verið um sáttmálann á ráðstefnum og fundum og í samþykkt landsþings landssamtakanna þroskahjálpar nú í október segir meðal annars með leyfi forseta landsþing landssamtakanna þroskahjálpar hvetur íslensk stjórnvöld til að hefjast þegar handa við að skoða hvort einhver ákvæði íslenskra laga stangist á við ákvæði samnings sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðra til að hægt verði að lögfesta hann jafnframt skorar þingið á stjórnvöld að raungera ákvæði samningsins í lífi fólks með fötlun á íslandi eins og ég hef hér rakið er sáttmáli sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðra afar mikilvægur og í honum felast miklar réttarbætur fyrir fatlað fólk á íslandi

ég hef því leyft mér að leggja fram eftirfarandi fyrirspurn til félagsmálaráðherra aðra hundrað þrjátíu og þrjú hyggst ráðherra beita sér fyrir því að alþingi lögfesti sáttmála sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðra sem samþykktur var á allsherjarþingi sameinuðu þjóðanna þrettánda desember tvö þúsund og sex